Gospodine predsjedniče, podržavam ideju energetske unije jer će građanima pružiti veći izbor u opskrbi energentima i potaknuti konkurentnost te posljedično dovesti do pada cijena. S geostrateškog stajališta unija je potrebna zbog smanjenja ovisnosti država članica o ruskim energentima kojima Moskva evidentno kupuje našu pasivnost kada je riječ o njihovoj agresivnoj politici prema susjedima. Međutim, držim kako ovakva unija ne smije ograničiti suverenitet država članica. One moraju biti slobodne odrediti kojim će energentima dati prednost na svom državnom teritoriju te s kojim će partnerima provoditi svoju politiku opskrbe. Ovim putem također želim iskazati svoju punu potporu izgradnji LNG terminala na hrvatskom otoku Krku koji bi trebao postati okosnica budućeg zajedničkog energetskog tržišta za zemlje srednje Europe.